Mulțumesc, domnule președinte, progresul tehnologic în sectorul financiar este rapid și impresionant. Fie că vorbim de serviciile bancare online sau vorbim de monede virtuale, fie că vorbim de noile vulnerabilități create în acest domeniu. Statele membre au început să adopte reglementări cu privire la FinTech și este momentul să ne întrebăm dacă aceste reglementări pe plan național nu creează un risc nou pentru fragmentarea piețelor financiare. Iată de ce cred că avem în față un raport excelent și o felicit pe raportoare și voi susține propunerea făcută în acest raport pentru ca Comisia Europeană să adopte un plan de acțiune care să vină să completeze de fapt strategiile pe care le avem atât pentru piața unică digitală cât și pentru Uniunea Europeană a piețelor de capital. Încă o dată, mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest raport.